Herr Präsident! Ich melde mich aus dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in München und freue mich sehr, dass diese neuen Möglichkeiten geschaffen worden sind. Vernetzte Produkte kommen immer häufiger zum Einsatz, Algorithmen beeinflussen die Verbraucherentscheidungen, sie steuern vernetzte Haushaltswaren, treffen sogar Entscheidungen über Kreditwürdigkeit oder in einer Personalabteilung. Das sind alles Errungenschaften, die sehr schön sind, sehr gut sind. Allerdings müssen wir daran denken, dass damit auch immer wieder Gefahren verbunden sind und auch Schäden entstehen können. Deswegen ist es gut und richtig, dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben, wie wir dabei das Haftungsrecht an die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz anpassen können. Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten waren ein paar bestimmte Punkte ganz besonders wichtig, und ich möchte drei davon herausgreifen. Das eine Es ist uns ganz wichtig, dass nicht nur physische Schäden, sondern auch immaterielle Schäden angegangen werden. Algorithmen werden eventuell mit verzerrten Daten gefüttert und können dazu führen, dass falsche Entscheidungen getroffen werden, die sehr diskriminierend sein können.

Da muss dafür gesorgt werden, dass wir Antworten darauf haben. Zum Zweiten brauchen wir eine Haftung nicht nur vom Hersteller des Produktes, sondern auch von den Softwareentwicklern, denn sie haben unter Umständen die bessere und größere Kontrolle über das Vorgehen in diesem Bereich.

Wenn es ein Softwareprodukt ist, dann können wir das allerdings nicht, und deswegen ist es wichtig, dass die Beweislast nicht bei den Verbrauchern und Verbraucherinnen verbleibt. Deshalb appellieren wir an die Europäische Kommission Die Grundrechte müssen auf jeden Fall gewahrt werden in allen Bereichen der künstlichen Intelligenz. Die neuen Regeln müssen verbraucherfreundlich geschaffen werden und in der Risikobewertung alle Gefahren und Schäden betrachten.